ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö með lögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu voru gerðar breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki varðandi slitameðferð fjármálafyrirtækja breytingarnar fólu meðal annars í sér að þegar ekki þætti sýnt fram á að eignir fjármálafyrirtækis mundu nægja til að efna skuldbindingar þess að fullu mætti krefjast riftunar á ráðstöfunum þess eftir sömu reglum og væri að finna í tuttugasta kafla laga númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt um gjaldþrotaskipti og fleira þá var einnig sett sérstakt bráðabirgðaákvæði varðandi fjármálafyrirtæki sem nytu greiðslustöðvunar við gildistöku laganna í ákvæðinu var meðal annars tekið fram að þegar heimild fjármálafyrirtækis til greiðslustöðvunar félli niður færi fyrirtækið sjálfkrafa og án sérstaks dómsúrskurðar í slitameðferð eftir almennum reglum þann fjórða nóvember síðastliðinn voru kveðnir upp tveir samhljóða dómar af áfrýjunardómstóli í frakklandi í málum sem snerust um kröfu landsbankans til að fá kyrrsetningar tiltekinna kröfuhafa felldar niður með vísan til hundrað þrítugasta og áttundu grein laga númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt um gjaldþrotaskipti og fleira sem kveður á um að kyrrsetning kröfuhafa í eign þrotamanns skuli falla sjálfkrafa niður við uppkvaðningu úrskurðar um töku bús hans til gjaldþrotaskipta niðurstöður dómanna byggðust í stuttu máli á því að annars vegar gilti ákvæði hundrað þrítugasta og áttundu greinar gjaldþrotaskiptalaga ekki í slitameðferðinni og hins vegar á því að sú ráðstöfun að hefja sjálfkrafa slitameðferð eftir lok greiðslustöðvunartíma stæðist ekki þar sem það ætti ávallt að vera á valdi stjórnvalda eða dómstóla að taka ákvörðun um slitameðferð fjármálafyrirtækja sú lögskýring byggir á skýringu á formskilyrðum tilskipunar evrópusambandsins tvö þúsund og ein tuttugu og fjögur e b sem kveður skýrt á um að það skuli ávallt vera sjálfstæð ákvörðun að taka ákvörðun um upphaf slitameðferðar fjármálafyrirtækja af niðurstöðum þessara dóma má draga þá ályktun að ákveðin réttaróvissa kunni að vera fyrir hendi varðandi upphaf slitameðferðar fjármálafyrirtækja eftir almennum reglum og að tilvísun til riftunarreglna laga um gjaldþrotaskipti sé ekki orðuð með nægilega skýrum hætti í gildandi lögum verulegir hagsmunir eru í húfi fyrir þrotabú bankanna sem og kröfuhafa þeirra og því er nauðsynlegt að eyða öllum vafa um aðkomu dómstóla að slitameðferð fjármálafyrirtækja og tryggja að enginn vafi leiki á um að formskilyrðum tilskipunarinnar sem ég nefndi áður um endurskipulagningu og slit lánastofnana sé fullnægt í frumvarpi því sem hér er mælt fyrir eru því lagðar til breytingar á tveimur ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki annars vegar er lagt til að breyta orðalagi fjórðu málsgrein hundrað og þriðju grein laganna í þeim tilgangi að taka af öll tvímæli um að öll ákvæði tuttugasta kafla laga um gjaldþrotaskipti gildi við slitameðferð fjármálafyrirtækja hins vegar er um að ræða breytingu sem felur það í sér að fjármálafyrirtæki sem falla undir sérreglur bráðabirgðaákvæðis fimm við lögin verði með dómsúrskurði tekin til slitameðferðar sem almennar reglur gilda um í stað þess að slíkt gerist sjálfkrafa þegar heimild til greiðslustöðvunar rennur út úrskurður dómstóla um að taka fyrirtæki til slitameðferðar skal gilda og hafa réttaráhrif frá þeim degi þegar lög númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu öðluðust gildi en einnig er tekið fram að frá því að beiðni um slitameðferð berst dómstólum og þar til endanlegur úrskurður hefur verið kveðinn upp skulu reglur um slitameðferð gilda til bráðabirgða um fyrirtækið virðulegi forseti ég þakka þá góðu samstöðu sem tekist hefur í kjölfar samtala við formenn allra þingflokka um hraða og skjóta afgreiðslu þessa máls enda umtalsverðir hagsmunir í húfi að hægt sé fljótt að greiða úr þeirri óvissu sem skapast hefur ég mælist því til þess